Mit einem einzigen Federstrich hat der Präsident der Vereinigten Staaten die Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030 in Gefahr gebracht, und Frauen werden weltweit unter den fatalen Konsequenzen dieser sinnlosen Aktion leiden müssen. Denn hier geht es nicht um potenzielle Einsparungen, sondern darum, dass der weibliche Körper und die Rechte der Frauen wieder einmal als politisches Kampfgebiet genutzt werden.

Denn unsichere Abtreibungen sind einer der fünf häufigsten Gründe für Müttersterblichkeit weltweit. Daher, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen Es ist höchste Zeit, aufzustehen. Es liegt jetzt an uns, an der Europäischen Union, Taten zu setzen und eine globale, progressive Allianz weltweit anzuführen. Wir können nicht einfach zusehen, wie solch zerstörerische Art, Politik zu machen, zur Normalität wird.